Señor Lucke, muchas gracias por la aceptación de la tarjeta. Ha dicho usted que Alemania no tiene problemas de inversión.